To je rezultat šest godina uvjeravanja, izvješća, istraživanja, preporuka. Sada više nitko neće moći tvrditi da na primjer Hrvati ili Bugari baš, eto, žele hranu koja je manje zdrava, ili baš žele tehničku robu koja je lošije kvalitete ili deterdžent koji slabije pere. Za milijune građana Europske unije ovo je izuzetno emotivno pitanje. Osjećali smo se kao građani drugog reda zbog ovoga, i to s pravom. Ovim zakonom Parlament pokazuje da nema podjele na istok i zapad i da smo jedna Europa. Moramo biti svi isti.